Doamna președintă, doamna comisar, globalizarea trebuie să vedem cum o valorificăm. Din punctul meu de vedere vorbesc aici de patru ani de piața internă, știți bine că fac parte din Comisia IMCO și de multe ori am ridicat această problemă cum fructificăm globalizarea?

Trebuie să avem o protecție consumatorilor, nu putem să lăsăm să între de a valma produse în piața internă fără a avea siguranța produselor. Ori aici cred că avem foarte multe lucruri de rezolvat din punct de vedere al acordurilor comerciale, al standardelor de produs, al condițiilor pe care le punem în calitatea produselor și al extinderii acordurilor comerciale și cu alte state. Este o perioadă de criză globală, recunoaștem acest lucru, dar trebuie să plecăm de la aceste lucruri comerț etic și echitabil, protecția consumatorului, siguranța consumatorului și, de ce nu, să ne gândim cum facem ca IMM urile din piața internă a Uniunii Europene să reziste și să se dezvolte pentru că știm bine că este o problemă acum din punct de vedere al capitalizării IMM urilor.